Domnule președinte, grupul nostru politic a cerut să discutăm situația lui Titiev și am vrea să rămânem la această chestiune.

este la sfârșitul unui proces în care a fost acuzat, ca în regimurile totalitare, de posesie de droguri, pur și simplu pentru că rămâne pe poziții vă reamintesc că el reprezintă o instituție pe care noi am premiat o cu premiul Saharov, memorial și nu văd de ce nu am putea să discutăm despre acest caz și doar despre acest caz. Nu înțeleg de ce celelalte grupuri vor să inunde cazul lui Titiev în cu totul alte problematici.